Și pentru mine a fost un șoc să constat că, de cinci zile, toată lumea vorbește de principiul inovării, aducând acuze că se dorește otrăvirea populației din Europa, cel puțin, dacă nu la nivel mondial. În al doilea rând, vreau să vă mai rog ceva aveți la dispoziție un mecanism care se cheamă asistență tehnică. Cred că este important să dați drumul acestui mecanism, în special pentru țările care fac parte din mecanismul de widening pentru o mai bună pregătire și o mai bună explicare a proiectului Orizont Europa și cred că acest lucru ar trebui să înceapă, dacă îmi permiteți, de mâine. Cu cât aceste lucruri vor fi mai bine cunoscute, cu atât ținta dumneavoastră de reducere a diferenței între țările mai puțin performante și cele mai performante va fi atinsă și obiectivul dumneavoastră și al nostru, aș putea să spun, de a face mai cunoscut acest program ar fi cu ușurință atins.